Hvala lepa za besedo. S ponedeljkom, štiriindvajsetega devetega, se je v Kranju zaradi sanacije mostu pričela popolna zapora ceste čez Savski otok. Potreba po popolni zapori se je iz se je izkazala šele ob pričetku gradbenih del, ko se je ugotovilo, da je konstrukcija mostu v zelo slabem stanju. Zaradi slabega obveščanja je Kranj v tistem času doživel pravi prometni kolaps. Kljub naknadnemu obveščanju in, zelo dobro označenih obvoznih, poteh, obvozih in veliko truda policistov za vzpostavitev tekočega prometa prihaja v konicah do velike gneče in zastojev v prometu. Udeleženci v prometu se zelo pogosto obračajo name in prosijo, če lahko kakorkoli pomagam, da bi se sanacija čim prej končala. Najbolj jih moti, da se v tem času od vzpostavitve zapore do danes na tem cestnem odseku praktično sanacija odvija zelo počasi, redko opazijo, da bi se izvajala dela ali aktivnosti v popolni gradbeni zasedbi. Največkrat opazijo le po dva delavca na gradbišču. Drugi problem, ki se pojavlja ob tej zapori in gneči, na kranjskih cestah, pa je, da, so imajo trgovine in lokali v nako vasrb v nakupovalnem središču Supernova, ki je v neposredni, bližini te zapore, veliko, poslovno škodo zaradi, zapore ceste. Na tiskovni konferenci ob ogledu delovišča, ki ste jo imeli septembra, ste poudarili, da je za vas in vaše Kranjčanke in Kranjčane na prvem mestu pomembno življenje kot pa kakšna minuta čakanja v koloni. Tudi jaz se strinjam, vendar, popolnoma, vseeno pričakujem od izvajalca, da bo zaradi izredno ugodnih vremenskih razmer, v tem obdobju pospešil aktivnosti in projekte zaključil do petega marca dva tisoč devetnajst. Zato ministrico za infrastrukturo sprašujem, kako potekajo dela sanacije Savskega mostu? Ali boste izvajalce sankcionirali, če ne bojo izvedli investicije v roku? In ali imajo pravni subjekti, ki trpijo veliko poslovno škodo zaradi zaprtja mostu, možnost za kakršnokoli odškodnino? Hvala.